Aj keď si členské štáty do určitej miery môžu samy určiť mieru regulácie ich vlastného prostredia, musí to byť v súlade s právnymi predpismi o európskom vnútornom trhu.

Preto by sme mali spoločne hľadať vhodný rámec pre zodpovednú reguláciu tohto prostredia. Európsky súdny dvor už rozhodol, že hazardné hry nie sú bežnou službou a ich regulácia v súlade s vhodne stanovenými cieľmi je prípustná.